protestowali stoczniowcy, którzy właśnie teraz otrzymali ostatnie pieniądze z należnej im odprawy. Według analizy Narodowego Banku Polskiego dynamika procesów recesyjnych w dziewięciu krajach Europy Środkowo Wschodniej była zdecydowanie silniejsza, niż w krajach Europy Zachodniej. Co gorsza, zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi krajami naszego regionu jest większe niż w krajach starej Unii. Wynika to po części nie tylko z większej stabilności gospodarek dawnej piętnastki, ale też, powiedzmy wprost, z większej umiejętności wykorzystywania czy naginania pewnych instrumentów finansowych, teoretycznie zabronionych przez Unię Europejską,

To tylko pogłębia dysproporcje. Pan komisarz mówił o zbawiennej roli euro, ale to chyba żart. Polska nie ma waluty euro i kryzys dotknął nas w mniejszym stopniu, niż Słowację, która wprowadziła euro i konsekwencje kryzysu są tam poważniejsze niż w Polsce.

W tym akurat kontekście hipokryzja nie jest ukłonem wobec cnoty.